Hol van a határ annak eltűrésében, hogy mit engedünk meg az Egyesült Államoknak, hogy a terrorizmus veszélyére hivatkozással rákényszerítse Európát saját emberi jogi normáinak a feladására? Kezdődött azzal, hogy az Egyesült Államok olyan intézkedéseket hozott saját földjén, amelyek semmilyen okozati összefüggésben nem voltak a terrorizmus megelőzésével, mert az, hogy tíz éven keresztül védelemhez való jog nélkül kínozva, kegyetlen körülmények között, eljárás nélkül európai értelemben vett fair eljárás nélkül tartanak embereket börtönben, ez számunkra elfogadhatatlan. Mégis elfogadtuk, hogy Európa területén titkos börtönöket építettek és ott folytatták ezt a magatartást. Lehet, hogy most ez semmiségnek tűnik, amiről ma beszélünk, de mégis úgy gondolom, hogy valahol meg kell húznunk a határt.